Met andere woorden, dat is niet de weg die we moeten bewandelen.

Ik ben bijzonder ontgoocheld over het feit dat dit debat wordt aangegrepen om het klimaatbeleid onder vuur te nemen en dit een week voor de zeer belangrijke beslissingen die we in Parijs moeten nemen. Want daar gaat het voor alle duidelijkheid niet over. Tot op heden heeft de staalindustrie vooral geld verdiend aan het ETS systeem in plaats van eraan betaald.